Het is vandaag de verjaardag van schaap Dolly.

2003. Toch verdient Dolly felicitaties. 93 van alle kloondieren komt dood of doodziek ter wereld. De zes levensjaren van Dolly zijn dus een felicitatie waard. Een wanprestatie is het van de Europese Commissie in 15 jaar geen regelgeving voor kloontechniek te hebben opgesteld. Voedsel afkomstig van kloondieren, 15 jaar na de verjaardag van Dolly, wordt nog steeds op de markt gebracht en ongeëtiketteerd kloonvoedsel komt op de markt. Geen informatie voor de consument dus. Wat komt er wel op het etiket? Voorlopig geen transvetten, die schadelijk zijn voor de gezondheid. Ook de voedingswaarde per 100 gram dreigt te verdwijnen. Fabrikanten mogen per portie vermelden. Dit is misleidend voor de consument. Dan de herkomst alleen van vers vlees, niet op voorverpakt vlees, melk en zuivel. Lekker blijven slepen met die dieren door Europa, dus. Geen duidelijk zichtbare informatie voor de consument over energie, vetten, suikers en zout. Het komt ergens op de achterkant. Tot slot, Europa kiest ervoor om onverdoofd ritueel geslacht vlees niet aan de consument kenbaar te maken. Hierdoor wordt de Nederlandse wetgeving hierop een farce. Niks het consumentenbelang voorop. Ik denk dat de nieuwe regels voor voedseletikettering op de verjaardag van Dolly zeker nog geen felicitaties verdienen.